herra forseti mér er nú nokkuð svara vant því ég veit ekki hvaða spurningum var beint til mín í ræðu háttvirts þingmanns annarri en þá þeirri að það skyti skökku við

í íslensku hagkerfi og í erlendum hagkerfum líka áður en fundin voru upp samkeppniseftirlit og væri hollt fyrir þingmanninn af

þátttöku íslands í íraksstríðið um það hef ég margoft rætt bæði hér í þessum ræðustóli og annars staðar fyrir það hafa formenn framsóknarflokksins bæði háttvirtur formaður jón sigurðsson og háttvirtur núverandi formaður guðni ágústsson talað og beðist afsökunar á því frumhlaupi sem þar var framið og það var ekki gert með vilja okkar meginþorra framsóknarflokksins þannig að um það þarf ekki meira að tala og má þingmanni vera það frjálst þegar hann verður algjörlega rökþrota í umræðu dagsins að fara þá að tala um það að halldór ásgrímsson hafi stutt íraksstríðið það er mjög rismikil umræða á þessum tímapunkti það voru vissulega að mínu viti ein hörmulegustu mistök í lýðveldissögunni fyrir utan þau mistök sem framin hafa verið í efnahagsmálum á undanförnum mánuðum

háttvirtur þingmaður árni páll árnason skildi ekki hvað um var verið að tala það segir meira um háttvirtan þingmann heldur en þá ræðu sem flutt var